Ich finde es richtig, dass wir mit der Türkei Entwicklungen fortschreiben, die deutlich machen, dass die Türkei im europäischen und transatlantischen Lager ist. Man muss nur auf die Landkarte schauen, um zu wissen, dass es im europäischen Interesse wie auch im Interesse der Türkei ist, wenn sie dauerhaft ihren Entwicklungsstand sichern und ausbauen will, und dies nicht nur im ökonomischen Bereich, wo sie erfolgreich gewesen ist.

Wir müssen auch sagen, dass es eine Reihe von Bereichen gibt, wo ein großes gemeinsames Interesse besteht beispielsweise im Falle der Energie und des Energietransports sowohl für die Türkei als auch für die Europäische Union, und dass wir in solchen Bereichen vielleicht auch Verhandlungen konzentrieren sollten, die mit den entsprechenden Paketen zu tun haben.